Herr Präsident! Ich habe gegen die Entschließung gestimmt, weil wir in der ersten Ziffer den Rat auffordern, unverzüglich ein Datum für den Beginn der Beitrittsverhandlungen festzulegen.

Ich glaube, dass das Land nach wie vor große Probleme hat, dass die Heterogenität der Europäischen Union in unserer Beitrittsstrategie doch mindestens eine genauso große Rolle spielen muss wie der Wunsch, weitere Länder aufzunehmen.